La société civile subit une répression féroce. Dix grandes ONG, dont ACAT, ont vu leurs activités suspendues et leurs comptes gelés. Elles sont harcelées. Pierre Claver Mbonimpa en est un symbole. Il a échappé à un attentat, mais son propre fils vient d'être assassiné. Des poursuites doivent être engagées contre tous ceux qui commettent ces exactions. Des sanctions doivent être prises.

Il faut tout mettre en œuvre pour faire cesser les violences et empêcher un nouveau génocide avant qu'il ne soit trop tard.